Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, abbiamo la fortuna di avere a disposizione una buona proposta grazie all'ottimo lavoro dell'onorevole Podimata. Adesso si tratta di fare in fretta, perché il tema del quale stiamo discutendo non è irrilevante nel rapporto che ha con i tempi della sua attuazione. Ora, le proposte sono proposte ragionevoli, le deroghe sono deroghe contenute, ora occorre applicare rapidamente quello che abbiamo discusso a partire dalle azioni conseguenti alla cooperazione rafforzata. Basta con questa storia che se non ci sono tutti non si può far nulla. Davvero, quando si parla di attività finanziarie è molto importante cominciare, avere le regole e i contenimenti del caso, ma non aspettare che tutti siano disponibili prima di muovere il primo passo. Nel quadro politico nel quale oggi vive l'Unione europea, è molto importante dare un segnale netto di contrasto alla speculazione e di reperimento delle...